Per questo noi riteniamo che sia stato importante avere una prima lettura, approvarla oggi in Parlamento, chiudere un testo che sarà alla base del prossimo negoziato.

Non cito tutti i colleghi ma li ringrazio moltissimo per essere intervenuti, in modo anche molto gentile nei miei confronti, ma penso che abbiamo fatto un bellissimo lavoro insieme. Prima di tutto le risorse.

che vede oggi una maggiore centralità della cultura e della dimensione culturale in tutte le politiche europee.